Frau Präsidentin! In dieser Form kann dem Vorschlag der Neuauflage der Heranführungshilfe nicht zugestimmt werden. War das Vorgängerinstrument an sich schon viel zu anfällig für Missbrauch, so sollen jetzt die Kontrollmöglichkeiten nochmals beschnitten werden. Die Begründung hierfür liegt in der Reduktion des Verwaltungsaufwandes. Es ist doch Selbstbetrug zu glauben, dass durch weniger Kontrolle mehr Kosten eingespart werden. Erweiterungsgedanken hinsichtlich wirtschaftlich schwacher Balkanstaaten zu hegen, ohne auf die Kopenhagener Kriterien Rücksicht zu nehmen, ist verantwortungslos. Wie man sehen kann, war die Aufnahme von Bulgarien und Rumänien verfrüht und hat nicht zur Stabilisierung der europäischen Situation geführt. Ebenso untragbar ist die weitere Heranführungshilfe für die Türkei. Es wäre ehrlicher und auch respektvoller der Türkei gegenüber, reinen Wein einzuschenken, die Beitrittsverhandlungen abzubrechen und eine privilegierte Partnerschaft anzubieten, wobei auch in diesem Fall und das soll gesagt werden das Einhalten europäischer Grundwerte wie der Versammlungs und der Meinungsfreiheit man sieht ja die Vorgänge im berühmten Park